Zgadzam się w pełni z tym, że należy wspierać państwa w sytuacjach kryzysowych, ale wspierać nie znaczy wyręczać. Pamiętajmy o tym, by łączyć odpowiedzialność Unii z odpowiedzialnością wszystkich państw.